borist hefur svohljóðandi bréf frá háttvirtur níundi þingmaður suðvesturkjördæmis valdimar leó friðrikssyni dags í gær tuttugasta og fyrsta janúar forseti alþingis sólveig pétursdóttir í dag hef ég gengið í þingflokk frjálslynda flokksins virðingarfyllst valdimar leó friðriksson níundi þingmaður